Hvala za besedo. Spoštovani gospod Siter! Domovi za starejše, ki so v javni mreži, lahko kot delo osnovne zdravstvene dejavnosti za svoje oskrbovance izvaja tudi storitev zdravstvene nege in zdravstvene rehabilitacije. Za kritje stroškov dela zdravstvenih delavcev, ki izvajajo storitve zdravstvene nege in zdravstvene rehabilitacije, se sredstva zagotavljajo iz, obveznega zdravstvenega zavarovanja. Če pa nekoliko širše pogledamo ta problem, je pa stanje sledeče. Področje zagotavljanja storitve za osebe, ki ne zmorejo več samostojno skrbeti zase, v Sloveniji pravzaprav ni enotno urejeno. Storitve so razdrobljene, osebe s primerljivimi potrebami ne dostopajo nujno tudi do primerljivih pravic, tako zasebni kakor javni izdatki na področju dolgotrajne oskrbe pa se povečujejo. Z namenom ureditve tega področja se pripravlja Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bo dolgotrajno oskrbo umestil kot nov steber socialne varnosti. Načrtovane zakonske rešitve naslavljajo aktualno problematiko s ciljem zmanjševanja neenakosti, zmanjšanja administrativne obremenitve, dostopa do primerljivih pravic za primerljive potrebe v vseh okoljih, podpore izvajalcem neformalne oskrbe, zmanjšanja finančnih obremenitev državljanov, ki dolgotrajno oskrbo potrebujejo, pa tudi lokalnih skupnosti. Pri pripravi rešitve obe ministrstvi kontinuirano sodelujeta. Na konkretno tematiko me je opozorilo prejšnji teden Društvo Srebrna nit, s katerimi sem imel tudi sestanek, kjer je bilo kot prioritetno področje med drugimi izpostavljeno tudi področje dolgotrajne oskrbe in pa nujnost enotne sistemske ureditve tega problema. Hvala.